Pani Przewodnicząca! W bardzo ważnej kwestii cyberbezpieczeństwa nadrobiliśmy stracony czas. Przypomnę, że temat był podjęty dwa lata temu z dobrym, jak się okazuje, skutkiem. Przypomnę, że w grudniu ubiegłego roku zostało osiągnięte porozumienie na posiedzeniu trójstronnym i w rezultacie tego mogliśmy w komisji ITRE jeszcze w styczniu tego roku zatwierdzić przedłożony dokument. Dzisiaj go przegłosowaliśmy. Zwrócę uwagę na to, że ten stały mandat dla agencji jest istotny w jednym bardzo istotnym punkcie. Otóż oprócz zbierania danych, oprócz tych wszystkich aktywności eksperckich po raz pierwszy pojawiła się możliwość wykonywania także zadań operacyjnych.